dans un esprit inverse aux coupes aveugles du Conseil. Je pense notamment aux Fonds structurels, et plus particulièrement au FSE, à la recherche ou à la formation tout au long de la vie. Ces politiques européennes sont des outils essentiels à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020. Oui, en cette période de crise, il faut démontrer aux citoyens que des efforts sont consentis par tout le monde, mais pas en coupant ces budgets essentiels à leur avenir. Les institutions envoient un tel signal en diminuant leurs propres dépenses de fonctionnement et les parlementaires en gelant leurs indemnités. Enfin, la négociation avec le Conseil sera difficile et j'attends le jour où notre budget sera essentiellement financé par des ressources propres. Sans cela, pour certains chefs d'État ou ministres des finances, les dépenses européennes seront toujours trop importantes et ce, au delà de la crise.